La solidarité est une vertu clé de notre Union, et lorsque l'un d'entre nous se trouve confronté à des difficultés, il est évident, nécessaire, élémentaire, que l'Union européenne vienne en aide à celui qui souffre. C'est la raison pour laquelle j'ai chargé le commissaire Stylianides de réfléchir d'ici un mois en fait, avant la fin de l'année au remodelage, à la réarticulation de nos mécanismes de protection civile, qui ne fonctionnent pas à

Toutes les propositions que la Commission a élaborées sont sur la table du Parlement et du Conseil et je voudrais vous inviter à accélérer les travaux, notamment pour ce qui est du régime d'asile commun. Nous perdons du temps et il est urgent que nous nous mettions d'accord sur l'ensemble de ces propositions. Je voudrais rendre hommage à la commission LIBE de votre Parlement, qui a pris, il y a une semaine, les bonnes décisions et je vous en félicite. Nous avons parlé de l'Afrique. Nous parlons toujours de l'Afrique, et j'invite, à intervalles réguliers, les membres du Conseil, c'est à dire les États membres, à faire correspondre leurs actes à leurs paroles. Nous avons mis en place un Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, doté de 1,8 milliard d'euros, avec l'espoir je dois dire aujourd'hui naïf de voir les États membres faire exactement le même effort. Ils ne l'ont pas fait, ce qui a pour conséquence que la Commission a dû augmenter sa part contributive à 2,9 milliards, à financer sur le budget européen.

Ces décisions doivent être prises le plus rapidement possible. Évidemment, nous avons évoqué entre nous la politique commerciale, à l'initiative de certains d'entre nous, dont notamment le président Macron. J'ai rappelé, à l'intention des membres du Conseil européen, que la Commission persiste à croire qu'il est nécessaire et urgent de conclure les accords commerciaux avec les pays du Mercosur. C'est un vaste ensemble économique. Ce sera le plus important accord commercial que l'Union européenne aura conclu jusqu'à ce jour.